systém, ktorý vyváženým spôsobom zahŕňa všetky zúčastnené krajiny Európskej únie na azylovej politike.

Ale aj krajiny, ako je moja krajina, sú vystavené novým migrantom, ktorí už nevnímajú krajinu ako tranzitnú krajinu, ale sa usádzajú definitívne alebo chcú sa usadiť aj na Slovensku, kde žijem.

Navštívil som takýto azylový dom v Humennom, kde som videl, že podmienky azylantov sú na veľmi vysokej úrovni a je o nich postarané aj po sociálnej aj zdravotnej úrovni a samozrejme aj po úrovni integračnej veľmi dobre. Verím, že táto direktíva alebo tento materiál bude mať úspech.